gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til fundar

þeirri stjórnskipun sem er helsta framlag evrópu til lýðræðis í heimsbyggðinni því er í senn

sköpum fyrir virkni og trúverðugleika lýðræðis það sem stundum er nefnt hin stjórnmálalega siðmenning getur ekki síður en einstök ákvæði stjórnarskrár efnahagslega erfiðleika er tengd umræðum um stjórnarskrá þótt margt megi sannarlega bæta í stjórnskipun landsins blasir engu að síður við sú staðreynd að stjórnarskráin sem

saman fram til betri tíma á komandi árum þurfum við íslendingar ríkulega á samstöðu að halda og ég heiti á nýkjörna alþingismenn að hafa þjóðarheill í huga einkum nú þegar saman fara glíman við kreppu efnahagslífsins krafan um endurskoðun stjórnskipunar og áformin um að leita samninga um aðild íslands að evrópusambandinu hvert þessara verkefna er ærin þraut en þegar þau koma þarf að efla samstöðu íslendinga varðveita þá einingu sem er forsenda árangurs árum hvernig ágreiningur um tengslin við

verði sáttir rökin bæði með og á móti eru svo efnisrík að sérhverjum ber að virða fremsta megni að úrslitin skilji eftir djúpstæða gjá á þessum sögulegu tímamótum hvílir þá einstæð ábyrgð

þakkir fyrir framlag þeirra með þessum orðum bið ég þingheim að rísa úr sætum og minnast